virðulegi forseti ég þakka háttvirtum fyrirspyrjanda fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga málefni ég vil þó nefna það í upphafi að það hefur talsvert verið unnið að stefnumótun í þessum málum og byrjaði það auðvitað fyrir mína tíð í ráðuneytinu ég nefni það að í aðalnámskrá grunnskóla xxxx eftir tæknimennt frá árinu tvö þúsund og sjö var þá þegar lögð aukin áhersla á upplýsingalæsi meðal annars til að koma til móts við síbreytilegan heim tækni upplýsinga og samskipti það er þá miðað við þá þekkingu og hæfni sem þarf til að afla flokka úr vinna úr og miðla upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt upplýsingalæsi má kalla kjarna upplýsingamenntar skólum ber auðvitað að leggja áherslu á það að nemendur öðlist hæfni í að afla upplýsinga á sjálfstæðan hátt læra að afla upplýsinga úr bókum tölvum myndefni hljóðrituðu efni og öðrum þeim miðlum sem til greina koma og fjölgar alltaf og samhliða því eiga nemendur kost á að læra að meta upplýsingar vinna úr þeim skipulega og setja niðurstöðu fram í aðalnámskrá grunnskóla almenna hlutanum frá tvö þúsund og sjö segir í viðmiðunarstundaskrá að upplýsinga og tæknimennt skuli kennd

jafnframt er gert ráð fyrir að hún sé samþætt öðrum námsgreinum í drögum að nýrri aðalnámskrá sem er núna í mótun og vinnslu er gert ráð fyrir að tímum í upplýsinga og tæknimennt verði fjölgað en þeir ekki skertir og það skýrist meðal annars af sérstökum áherslum í nýrri menntastefnu á læsi með sérstakri áherslu á miðlamennt og gagnrýna nálgun á upplýsingar ég held að þetta sé í raun og veru undirstaða fyrir mjög margt annað þannig að við höfum lagt áherslu á að það muni skila sér bæði í námskránni og svo í kennsluháttum eðli þessa fags er auðvitað þverfaglegt að vissu leyti það snýst um að kenna og leiðbeina nemendum um aðferðir og tækni við öflun úrvinnslu og miðlun upplýsinga í tengslum við annað nám það auðvitað skapar stundum úrlausnarefni það er kennarar í upplýsingamennt vinni með öðrum kennurum að gerð kennsluáætlana og aðferðafræði upplýsingameðferð nýtist inn í aðrar greinar og fari út fyrir kannski mörk kennslustofunnar inn á söfnin sem háttvirtur þingmaður nefndi tölvuverin eða upplýsingaverin við höfum kannað það í tölum hagstofunnar og ekki er að sjá samkvæmt þeim að dregið hafi verið almennt úr kennslu í upplýsingamennt á tveimur síðustu skólaárum en ráðuneytið hefur þó ekki upplýsingar vegna yfirstandandi skólaárs þær munu ekki liggja fyrir fyrr en í haust en samkvæmt fyrirliggjandi tölum vegna skólaáranna tvö þúsund og átta til tvö þúsund og níu og tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tíu fækkaði kennslustundum í upplýsinga og tæknimennt í fyrsta til fimmta bekk fækkaði tímum í þrjátíu og sjö skólum af hundrað sjötíu og fimm fjölgaði í tuttugu og sjö skólum stóð í stað í hundrað og ellefu skólum

auðvitað með bæði upplýsingum frá sambandi sveitarfélaga og hagstofu og sjáum þannig kannski ekki enn þá nein hættumerki þegar kemur að því að telja tíma ég vil nefna af því háttvirtur þingmaður nefndi hins vegar skólasöfnin það er rétt að þar hefur verið skorið niður ég vil nefna það hér að það er fyrirhugað á þessu vorþingi að leggja fram frumvarp til breytinga á lögum um grunnskóla meðal þess sem þar verður lagt til er að setja inn ákvæði að nýjum skólasöfn í grunnskólum í lagagrein um skólahúsnæði þar sem í raun og veru er ákvæði sem verður aftur sett inn sem snýr að því að í öllum grunnskólum sé gert ráð fyrir skólasafni eða tryggt með öðrum hætti aðgangur nemenda að þjónustu slíks safns þetta er gert til samræmis við lagabreytingar á framhaldsskólalögum frá tvö þúsund og tíu sem nutu nú stuðnings háttvirtra þingmanna þvert á flokka en hugsunin er sú að með þessu séu skólasöfn styrkt í sessi og þetta sé í samræmi við þá stefnu að læsi sé einn af grunnþáttum menntunar við áttum okkur að sjálfsögðu á því að á tímum hagræðingar og sparnaðar er enn mikilvægara en ella að eftirlit ráðuneytisins sé virkt þannig að réttur nemenda til náms og kennslu sé tryggður þannig að ég reikna með af því háttvirtur þingmaður spurði um stefnumótun ég lít svo á að stefnan hafi kannski verið mörkuð og sé mörkuð í þessum nýju námsskrám mestu skiptir núna að henni verði fylgt eftir kennsla í læsi og upplýsingalæsi þar með verði tryggð hlutverk skólastofnana skiptir þar verulegu máli en líka ýmsir aðrir þættir þannig að ég held að miklu skipti að við stöndum áfram vaktina í þessum efnum